frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer sextíu og fimm tvö þúsund og fimm um breytingu á níunda viðauka sem varðar fjármálaþjónustu m samninginn um hið evrópska efnahagssvæði ákvæði þetta kallar á lagabreytingar hér á landi og var tekin af sameiginlegu

er rammatilskipun sem tekur á helstu grunnþáttum verðbréfamarkaða hún miðar meðal annars að því að styrkja innri markaði e s b á sviði fjárfestingarþjónustu og kveður á um meginreglur um starfsemi fjármálafyrirtækja sem stunda verðbréfaviðskipti sem og um skipulega verðbréfamarkaði tilskipunin nemur úr gildi og kemur í stað tilskipunar ráðsins númer níutíu og þrjú tuttugu og tvö um fjárfestingarþjónustu á sviði verðbréfaviðskipta eins og ég sagði áður kallar hún á lagabreytingar utanríkisnefnd mælir með því að þessi tillaga verði samþykkt nefndin fékk á sinn fund berglindi ásgeirsdóttur ólöfu hrefnu kristjánsdóttur og sesselju sigurðardóttur frá utanríkisráðuneyti og harald örn ólafsson og hrein